Okej. slika predstavlja moškega, ki ima, bolj svetle lase, kratko pristrižene. je delno obrit, nad ustnico je obrit, odspodaj, spodnji del brade pa ima rahlo poraščeno, dvodnevno bradico ima. Gospod na sliki, ima nekoliko daljše lase, temnejše, ne črne. Oči so svetle. in ima kratko brado. na sliki je gospod s krajšimi, temnimi lasmi, ozkimi tankimi zalizci. Oči so nekoliko temnejše. Tudi polt je nekoliko temnejša. ustnice so nekoliko večje, je pa zelo lepo obrit. Slika prikazuje starejšega gospoda, ki ima svetle lase, pravzaprav sive. je dobre volje, nasmejan, nekoliko večje obrvi in obrita brada. Na sliki je ženska srednjih let. Ima daljše lase, verjetno spete v čop. v ušesih ima uhane. Ja nasmejana, oči so svetle barve in nekoliko večja lička ima. Gospod na sliki ima rjave lase, nanesen je tudi žele na laseh. ima dvodnevno bradico. Gleda nekam v daljavo in se rahlo smeji. Slika prikazuje gospo srednjih let z dolgimi svetlo rjavimi lasmi s prečo na sredini glave. ima umetne trepalnice, rjave oči, uporablja mejkap, ima uhane in lep nasmeh. Gospa na sliki je nekoliko bolj resna, zgledana je v neko stvar. Ima svetlo, svetle lase, uhane srebrne, oči so modre in zre v neko točko. Gospod na sliki ima nekoliko bolj okrogel obraz, rjave lase, češe se na levo stran, oziroma desno, nosi očala, ni obrit in se rahlo smeji. Na sliki vidimo moškega v šestdesetih letih, ki se smeje, ima temne lase, počesane nekoliko nazaj, tudi ta gospod ni obrit.